Monsieur le Président, oui, les bras m'en tombent, comme on disait dans mon village autrefois, quand je vois dans notre assemblée aujourd'hui, à la fois Monsieur le Commissaire, la Présidence polonaise et l'ensemble des collègues, quels que soient les bancs sur lesquels ils se trouvent, être tout à fait du même avis sur le caractère scandaleux et indigne de ce débat sur le programme européen d'aide aux plus démunis.

Cette remise en question est tout à fait irresponsable de la part des six États qui bloquent ou, on pourrait peut être dire, qui débloquent en ce moment. C'est surtout un signal politique qui risque d'être fatal à ce que nous essayons de construire. Donc, j'appelle solennellement comme vient de le faire Marc nos collègues, qui sont aujourd'hui tous d'accord, nos collègues allemands, anglais, suédois, danois, néerlandais et tchèques, à faire pression sur leurs États pour que cesse cette position indigne de notre Union européenne, ce signal politique qui risque de lui être fatal.